sia dal punto di vista tecnico che politico, e che è stato soggetto a moltissime pressioni esterne. L'aver confermato il target di emissione di 95 grammi di CO 2 per il 2020 contribuisce a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione di lungo periodo, che inevitabilmente dovranno portare a soluzioni in grado di ridurre nel tempo la dipendenza dai combustibili fossili. Consumi ed emissioni di CO 2 sono direttamente collegati e si dovrà migliorare questo rapporto. Molti studi indipendenti hanno messo in evidenza l'inesattezza degli attuali test di prova, in vigore dagli anni '70, che registrano una differenza di quasi il 25 rispetto al reale consumo delle autovetture.

Per questo motivo, mi auguro che la Commissione europea mantenga l'impegno preso all'interno di questo regolamento di adottare, non più tardi del 2017, il nuovo ciclo di prova mondiale, che riprodurrà le reali condizioni di guida includendo nel calcolo delle emissioni anche le nuove tecnologie di cui sono accessoriate le autovetture. Infine, esorto la Commissione a presentare in tempi rapidi nuovi obiettivi fattibili per il 2025, che potranno aiutare il settore a essere sempre più competitivo rispetto al partner industriale non europeo.